... izvolite. Ja, spoštovani podpredsednik tega Državnega zbora. Hvala za dano besedo. Cenjena ministrica, državna sekretarka s sodelavci. Cenjene kolegice in kolegi. Seveda mano je govoril gospod Mrko, ki ga cenim, pa moram priznati, če bi prišel prejšnji teden v ta Državni zbor, me bi kar malo zmedel. Ne. Ker v tej razpravi . Jaz mislim, da je prav, da ker govorimo danes o poroštvu, o Zakonu o poroštvu, seveda za štiristo sedemnajst milijonov evrov za drugi tir, pa tristo šestdeset milijonov za tretjo razvojno os, je mislim, da prav, da lahko vsak s svojo glavo razmišlja in tudi vsak glasuje s svojo logiko, ko podaja na to tipko. Seveda, jaz bi bil zelo vesel, da bi že ta dva projekta, ki prav gotovo nujna za razvoj Slovenije, se že gradila. Mogoče za vse tiste, ki nas poslušajo, v kakšnem denarju danes govorimo o tem zakonu, je, naj povem, da imamo v Sloveniji tristo petdeset osnovnih šol in imamo za investicijo naslednjih let v proračunu pet milijonov evrov. Za vse šole. Pa da imamo malo občutka o kakem denarju govorimo, ne. Hočem še enkrat povedati, da je prav, da o tem še kako razmišljamo, da razpravljamo in tudi preudarno glasujemo. Seveda, vsi tisti, ki bom rekel, ni od danes naprej izključeno, da se čednih nečednih poslov gradbeništvu bojo najbolj veseli, če bo v naslednjem sklicu tega Državnega zbora vsi poslanci novi. Da danes to sprejmemo, v naslednjem mandatu bojo pa vsi novi. Ter teh zgodb več ne bojo poznali. Seveda, nisem strokovnjak niti za gradbeništvo niti za finance. Moje mnenje je, da če smo če je največja stranka v prejšnjem sklicu ustanovila podjetje dva tri dvaTDK, ne zamerim. Seveda, moti me pa, da nismo v tem državi sposobni danes ugotoviti, ko se vsi zavedamo v tem Državnem zboru, tudi na ministrstvu, vsi strokovnjaki v Sloveniji, da da je bilo to podjetje ustanovljeno s seveda dveh ključnih zadev, da pride strateški partner iz tujine, pa da pride zasebni kapital. Tega danes nimamo. In, če bi, jaz si upam trditi, da če bi dali na tajno glasovanje predlog sklepa, ali se to podjetje danes ukine, bi večino bilo izglasovano, da se ukine. Ker po mojem mnenju nepotrebno. Zakaj pa zakaj pa to danes govorim? Ker seveda največ prahu oziroma megle vse skozi ustvarja to podjetje dvaTDK. Jaz moram priznati, ne glede, kdo ga vodi danes. Kdo ga je vodil od začetka pa kdo ga bo vodil jutri, jaz temu podjetju ne zaupam. In je po mojem mnenju nepotrebno v tem času, pa tudi za ta projekt. Seveda, da se je začela politika ukvarjati z drugim tirom, sta bila dva segmenta. Ko se je ustanovilo to podjetje in ko je cena pošla čas milijardo evrov denarja. takrat smo začeli na Odboru za infrastrukturo se pogovarjati o projektu in seveda s tem spodbudili tudi vso slovensko javnost. Seveda lahko govorimo o nekaterih, ki so zunaj tega parlamenta, da so nestrokovnjaki, da so že v pokoju, da, da naj ne bi o tem odločali oziroma govorili, skratka, da so nepomembni, ampak poglejte, mi se pogovarjamo danes v tem Državnem zboru in vedno v tem Državnem zboru o denarju , ki je davkoplačevalski. In do tega denarja smo vsi potrebni. Sem pa že uvodoma povedal, da bomo imeli malo primerjave, koliko damo za šolstvo ali pa za domove v naslednjem proračunu. Če bi jaz sam odločil lahko, bi tretjo razvojno os, da povežemo Koroško z mestom, glavnim mestom, seveda pa tudi širše, morali graditi takrat, ko je bila Slovenija največji največji krizi. Zakaj to govorim? Ker takrat bi najeli kredit, v življenju vrnili vse, vsa gradbena vsa gradbena podjetja, razvijali ta del regije, skratka, ljudje bi imeli plače, trošilo bi se, in seveda tisti kredit, ki bi bil takrat najet, bi bil prav gotovo zadetek v polno. Danes govorimo o dveh segmentih. Moram priznati, da me tudi mene moti, da govorimo o enem zakonu , o dveh čisto različnih projektih. dveh čisto različnih projektih, ki seveda, po mojem mnenju, bi že en moral biti zdavnaj zgrajen, to je tretja razvojna os, kar se tiče pa, kar se pa tiče pa drugega tira, pa sam imam velike pomisleke in tudi Slovenski demokratski stranki glede podjetja, ki je bilo ustanovljeno in bo ta projekt vodilo. Seveda razvoj infrastrukture bi še kako potreben za prihodnost Slovenije. Zato bom samo v tem prvem branju podprl ta zakon, s tem da je moje videnje pa prizadevanje, da bo bo šlo tudi v smer, da seveda se v, med prvim in drugim branjem izloči podjetje, ki, ki mu sam osebno ne zaupam, to je podjetje dvaTDK. In sam sem prepričan, da če se bo kdaj zgodilo v prihodnje, bojo tudi v, v tem podjetju pa vsej, pa vsi tisti, ki se ki so vpleteni okrog tega podjetja, prišla bolezen, ko se nečesa ne bojo spomnili za nazaj. Jaz mislim, da imamo dosti institucij v Sloveniji, in v mislih imam DRI, v katerem je mnogo znanja, in so sposobni brez tega podjetja zgraditi tako dva pomembna projekta, kot sta, seveda, drugi tir pa tretja razvojna os. Hvala . Hvala lepa.